Monsieur le Président, mes chers collègues, combien de fois allons nous avoir des rapports et des questions sur l'égalité dans ce Parlement, alors que nous avons des États membres qui manquent de courage?

C'est le plus criant, c'est bien sûr la question des salaires.

Alors que le principe même dans l'Union européenne, c'est un salaire égal pour un même travail.

adoptée en 2013 qui demande, notamment, aux entreprises d'avoir au moins 40 de femmes dans les conseils d'administration, n'est toujours pas appliquée...